Az Európai Stratégiai Beruházási Alap elsődleges célja olyan projektek támogatása, amelyek társadalmi és környezeti előnyöket, magas színvonalú és tartós munkahelyeket biztosítanak. Az alapnak az Unió gazdasági kapacitását élénkítő eszközként kell működnie, hozzájárulva, hogy az utóbb csatlakozott országoknak a beruházási szakadékát föl tudják számolni.